Odpowiedzią na powiązane problemy są trzy konwencje z Rio, dobrze znane i szeroko omawiane na forum unijnym, które dotyczą różnorodności biologicznej, zmian klimatu i pustynnienia. Szczyt Rio20 powinien być przede wszystkim impulsem do opracowania skoordynowanego podejścia do tych trzech konwencji, a Unia powinna być liderem w rozmowach na temat spójnej strategii.

plany dotyczące kosztów ochrony środowiska w procesie podejmowanych decyzji gospodarczych, stworzenie efektywnych mechanizmów i programów dostosowanych do globalnych wyzwań, które będą zaspakajały potrzeby państw rozwiniętych, jak i tych rozwijających się. Konferencja w Rio nie powinna być wykorzystywana do realizowania partykularnych interesów partyjnych, politycznych czy ideologicznych.

o pojawiających się ostatnio próbach eliminowania energii jądrowej czy gazu łupkowego, zwanego obecnie enigmatycznie paliwem niekonwencjonalnym. Miks energetyczny, jak powiedziała koleżanka Auconie, należy do krajów członkowskich. Tylko konsensus i mądry kompromis pozwoli połączyć cele Rio20 z koniecznością zrównoważonego dostępu do różnych źródeł energii.